Wie passen aber aus der Sicht des einzelnen Arbeitnehmers Gleichstellung und Frauenquote zusammen? Frau Kommissarin, stellen Sie sich vor, Sie werden als Bestqualifizierte einer Gruppe von Bewerbern nicht eingestellt, weil Sie ein Mann sind.

Das Kriterium der Ablehnung wäre in diesem Fall also das Geschlecht. Eine solche Absurdität wäre eine der möglichen Alltagserscheinungen bei der Einführung einer Frauenquote.

Folglich wäre die beschriebene berufliche Ablehnung das Gegenteil der Gleichstellung.

Viel wichtiger wäre es aus meiner Sicht, die großen Ungerechtigkeiten bei der Entlohnung von Frauen im Arbeitsleben real zu bekämpfen.